Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážený pane předsedo Evropského účetního dvora, vážené dámy a pánové, dnes nás čeká schvalování jednoho z nejdůležitějších dokumentů zaměřených na hospodaření se společnými finančními zdroji na úrovni Evropské unie.

Proces discharge čili udělení absolutoria, se na programu Evropského parlamentu objevuje každé jaro a zpravodajové pravidelně představují a obhajují svou zprávu stejně jako letos já. Přesto jsem se snažila do rutinního procesu vnést nové pohledy a nové náměty. A to proto, že nové ekonomické paradigma a požadavky na něj představují právě teď dobrou příležitost k provedení určitých změn v zavedených standardech kontroly hospodaření Evropské komise. Tyto změny nejsou samoúčelné. Naopak, jejich jediným smyslem je vyhodnotit, zda prostředky unijního rozpočtu při svém vynakládání nejen respektují formální a legislativou daná pravidla, ale zda též přispívají k reálným efektům a dopadům ekonomického, sociálního či environmentálního vývoje Evropské unie. Zda jsme schopni alokovat prostředky do oblastí, kde je tento efekt největší. Zda jsme schopni identifikovat nové evropské priority nebo žijeme stále v zajetí stereotypů uplynulých desetiletí. A zda vůbec umíme tyto efekty adekvátně měřit a hodnotit a ze závěrů přijmout poučení pro tvorbu nových politických strategií. Věnovala jsem procesu změny směrem k performance culture téměř celý uplynulý rok. Domnívám se, že na řadu z výše uvedených otázek prostě nemůžeme odpovědět kladně, pokud máme zůstat objektivní. I když hospodářský vývoj a investiční aktivity v Evropě nyní doznávají skromného oživení a míra nezaměstnanosti se snižuje, důsledky krize ještě nebyly zcela překonány. A právě tato skutečnost nás opravňuje i v oblasti rozpočtové politiky uvažovat jinak, zejména proto, abychom byli schopni lépe čelit dalším krizím, které zákonitě nastanou. Rozpočet Evropské unie by měl být vybaven takovými kontrolními nástroji a mechanismy, aby nemohlo docházet ke zneužívání evropských prostředků, ale aby bylo možné zhodnotit skutečně každé utracené euro. V tomto úsilí o posílení výkonnosti a zjednodušení rozpočtu nejsme v Evropském parlamentu osamoceni. Stejný přístup deklaruje i Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014. Potvrzují ho také iniciativy Evropské komise a role Rady, zvláště pak v průběhu aktuálního nizozemského předsednictví. Absolutorium musí být podle mého názoru logickým politickým dokumentem, standardním procesem, nikoliv nástrojem nesystematického pranýřování viníků až náhodně vybraných a odhalených. Soustřeďme se, prosím, hlavně na to, jak identifikovat a popsat projevy případného nežádoucího nakládaní s 1 HDP Evropské unie, a zejména společně hledejme řešení této situace. Pouhé poutání pozornosti na některé z podezřelých, bez navrženého opatření a řešení, postrádá smysl. Jsem si vědoma toho, že při prosazování nových prvků je zapotřebí hledat politické kompromisy. Přesto trvám na svém názoru, že absolutorium by mělo být maximálně objektivní a kompetentní a nemělo by se stát nástrojem politického boje či vyřizování si účtů mezi členskými státy. Vím, že praktické zavedení změn do zažitých postupů bude trvat řadu let. Ale jsem přesvědčena, že kdyby Evropský parlament tento trend nenásledoval, stal se by se v úsilí o rozpočet Evropské unie orientovaný na výsledek a výkonnost osamocený a mimo hlavní proud rozpočtové politiky Evropské unie. A to si jistě nikdo z nás nepřeje. Děkuju vám všem za profesionální přístup, děkuji za spolupráci mému týmu, sekretariátu Výboru pro rozpočtovou kontrolu, všem svým stínovým zpravodajům, Účetnímu dvoru, celé Evropské komisi v čele s paní místopředsedkyní Georgievovou a vám, kolegové, děkuji za co největší objektivitu při posuzování mé zprávy.